Pani Przewodnicząca! Złoża gazu alternatywnego, w szczególności gazu łupkowego, w ciągu ostatnich 10 lat pozwoliły Stanom Zjednoczonym na uzyskanie pełnej niezależności gazowej.

Jak prognozują naukowcy, podobny scenariusz może dotyczyć terytorium Unii Europejskiej.

Co więcej, w ostatnim czasie zauważamy wyraźny wzrost cen gazu pozyskiwanego z konwencjonalnych źródeł. Sytuacja na Bliskim Wschodzie też przynosi określone efekty. Więc ewentualna eksploatacja złóż pozwoli na faktyczne obniżenie kosztów produkcji energii, będąc alternatywą dla coraz droższego i bardziej kosztownego importu. Wydobycie gazu niekonwencjonalnego pozwala również na zmniejszenie bezrobocia. Spójrzmy na Stany Zjednoczone. Pokazały one przez doświadczenie, że to się opłaca. W jednym tylko stanie USA Pensylwanii przy wydobyciu i przetworzeniu niekonwencjonalnego gazu pracę znalazło około 200 tysięcy osób, a lokalna gospodarka co roku uzyskuje ponad 8 miliardów dolarów z tytułu podatków, zamówień złożonych przez firmy wydobywcze oraz opłat koncesyjnych. Nie pozostańmy więc w tyle i podejmijmy konkretne działania, by skorzystać z tej ogromnej możliwości i potencjału.